Das geistige Eigentum zählt zu den wichtigsten Ressourcen in Europa. Es ist also ganz klar, diese Rechte müssen ausreichend geschützt werden und vor Fälschung und Nachahmung dem Markenklau bewahrt werden. Unter anderem um den Schutz von Marken und Produktpiraterie in Europa zu gewährleisten, legte die Europäische Kommission ja den Vorschlag vor, die 2009 eingerichtete Beobachtungsstelle für Marken und Produktpiraterie mit dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zusammenzulegen. Die dahinter stehende Idee, nämlich die bessere Zusammenarbeit der an der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums beteiligten Behörden zu fördern, ist sicherlich verwaltungsmäßig eine gute Idee und vereinfacht die Verfolgung von Straftaten in diesem Bereich. Dennoch, sehr geehrter Herr Kommissar, möchte ich Ihnen einige Gedanken mit auf den Weg geben. Im Moment werden wir EU Abgeordnete mit E Mails, mit Anfragen der Bürger, mit Anrufen und persönlichen Kontakten zu ACTA, dem allseits bekannten Abkommen konfrontiert. Bürgerinnen und Bürger aus allen Mitgliedstaaten befürchten einen Angriff auf ihre persönlichen Daten und fürchten sich vor der Verwirklichung des gläsernen Menschen. Europa war und ist ein Verfechter der Grund und Bürgerrechte und Vorreiter für andere Staaten in der internationalen Staatengemeinschaft, und das muss auch weiterhin so bleiben.

Insofern fordere ich Sie auf, Folgendes zu beachten Die Kommission muss sicherstellen, dass den europäischen Bürgerinnen und Bürgern ein uneingeschränkter und sicherer Internetzugang zur Verfügung steht. Außerdem soll das Amt die Behörden der Mitgliedstaaten unterstützen, nicht jedoch selbst tätig werden das wurde ausdrücklich klargestellt, während der Kommissionsvorschlag die Frage offen ließ. Und schließlich, ganz wichtig In seinen Beratungen mögen die einschlägigen Vertreter der Zivilgesellschaft, vor allem Konsumentenvertreter, Internetakteure, User, unabhängige Akteure einbezogen werden, also alle wichtigen Akteure des